1636 de puncte de frontieră sunt desemnate drept puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene și anual se înregistrează aproximativ 900 de milioane de treceri de frontieră. Eu însumi vin dintr o regiune de la granița externă a Uniunii Europene și cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă autoritățile vamale. De aceea, consider că trebuie să tratăm cu maximă seriozitate această problemă și să revizuim mandatul Agenției Frontex. În prezent, Frontex se confruntă cu unele probleme. De exemplu, este nevoie de o implicare mai activă a statelor membre în cooperarea la frontierele externe ale Uniunii Europene și trebuie acordată mai multă atenție cooperării cu țările terțe care sunt, în multe cazuri, țări de origine sau de tranzit pentru imigrația ilegală. Programul de la Stockholm prevede tocmai consolidarea rolului acestei agenții, astfel încât Frontex să joace un rol central în cadrul viitorului mecanism integral de supraveghere a frontierelor.